Monsieur le Président, en une période où les sujets de satisfaction sont rares, saluons les premiers résultats de l'ouverture d'un immense chantier l'application de l'égalité de concurrence et de la justice fiscale entre les entreprises. Avec les commissions TAXE et maintenant PANA, présidée par Werner Langen, le Parlement a su amplifier et relayer l'exigence de transparence et de justice exprimée par les citoyens après les scandales tels que LuxLeaks. Sans disposer de la moindre compétence juridique, notre Parlement a maintenu sous pression les ministres des finances par ses missions d'enquête sur place, par ses auditions, par les conférences interparlementaires organisées à Bruxelles et dans les capitales nationales, préparant ainsi le terrain pour l'examen des propositions de la Commission européenne. Les premiers résultats sont incontestables le dossier a progressé davantage en deux ans qu'en deux décennies. L'obligation d'information réciproque sur les rulings l'adoption unanime des recommandations de l'OCDE, la directive anti évasion fiscale, la directive anti blanchiment sont des avancées importantes, auxquelles il faut ajouter la fin du secret bancaire.

En particulier, trois dossiers seront décisifs pour la réussite de cette initiative politique dans le cadre de l'Union. D'abord, l'harmonisation de la base fiscale des entreprises multinationales, c'est le projet CCCTB. Pour nous, Parlement, ces deux directives sont les deux jambes dont le dispositif a besoin pour marcher droit.

Enfin, troisièmement, la promotion du groupe du code de conduite à un niveau politique.